Hvala. Ja , hvala lepa še enkrat za besedo. Seveda z odgovorom predsednika vlade nisem zadovoljna, zato predlagam, da na prihodnji seji opravimo razširjeno razpravo na to temo. Gre vendarle za zelo pomembne ugotovitve Računskega sodišča o negospodarnem trošenju javnega denarja in tudi večurna razprava na izredni seji državnega zbora ni dala konkretnih odgovorov, ki jih je navsezadnje želelo tudi Računsko sodišče v okviru svoje revizije. Zdaj, predsednik vlade je tukaj pojasnjeval predhodno tudi določene posamezne projekte, pa vendarle, nismo dobili konkretnih odgovorov, za kaj točno se bodo trošila sredstva in tudi projekti oziroma ne dajejo konkretnih odgovorov, kako se bodo reševali problemi, ki trenutno na področju dolgotrajne oskrbe. Še enkrat, imamo več kot enajst tisoč aktualnih prošenj in več kot, štiriindvajset tisoč tistih, ki so na seznamu, oziroma potencialni uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe. Po drugi strani pa ministrstvo kar štiriinsedemdeset in pol milijona evrov nameni za pripravo študij, analiz za testiranje novega sistema dolgotrajne oskrbe in to na podlagi zakona, ki danes še sploh ni pripravljen. Zdaj, celotna koalicija, kot smo videli na seji državnega zbora, saj sicer spreneveda ob teh ugotovitvah Računskega sodišča. Glede na to, da je za takšno stanje in predvideno, predvideno negospodarno porabo javnega denarja v bistvu kriv kar del vaše koalicije, spoštovani predsednik vlade, pa me slednje ne preseneča, kakšen je bil danes vaš odgovor. A dejstvo je, da se moramo zavedati, da je to javni denar, da ga moramo porabljati gospodarno, smotrno in pregledno. V danem primeru pa Računsko sodišče v svoji reviziji ugotavlja , da temu ni tako. Gre torej še enkrat, ponavljam, za ugotovitve Računskega sodišča in za zelo pomembna vprašanja na tem področju. Najpomembnejše je, da državljani vedo, za kaj se javni denar porablja, zato predlagam, da ne eni izmed naslednjih sej torej opravimo širšo razpravo na to temo. Hvala lepa. Hvala, gospa poslanka. O vašem predlogu glasujemo jutri v ...